Porque, efectivamente, éta es una de las peores amenazas que tienen no solamente la biodiversidad sino también aquellas partes del sector que dependen precisamente del buen estado de los recursos y que quieren hacer bien las cosas.

Necesitamos, por lo tanto, medidas que garanticen más investigación, mayor capacidad de control y, sobre todo, sanciones que sean disuasorias y que sean ejemplares. Y para ello tenemos una magnífica oportunidad ahora con la reforma de la política pesquera comunitaria. Es por eso que yo saludo no solamente el informe, sino también las palabras de la Comisaria, y espero que aprovechemos esa oportunidad, lo que, lamentablemente, no hemos hecho en el pasado.